Es ist vieles zu unterstreichen, was Sie gesagt haben.

Es kann doch nicht sein, dass Europa und die europäische Gesetzgebung hinter dem zurückfallen, was aufgeklärte Banker und Banken in Europa für wichtig und notwendig erachten.